bleibt. In diesem Zusammenhang würdige ich auch die unermüdliche Arbeit der Hohen Beauftragten für Außen und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission, Federica Mogherini, die heute Morgen, wie auch gestern, bei uns ist. Herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Mogherini! Das Europäische Parlament hat sich im September 2015 für eine Zweistaatenlösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 mit Jerusalem als Hauptstadt beider Staaten ausgesprochen. In dieser Zweistaatenlösung sollen ein in Sicherheit lebender Staat Israel das habe ich gestern hier unterstrichen und ein unabhängiger, demokratischer, zusammenhängender und lebendiger und lebensfähiger Staat Palästina das möchte ich heute unterstreichen friedlich und sicher Seite an Seite leben. Um dies zu garantieren, muss es zuerst ein Ende der Gewalt geben. Kein politisches Ziel rechtfertigt blinden Hass, Hetze oder gar Terrorismus. Das Europäische Parlament verurteilt nicht zum ersten Mal den fortgesetzten Ausbau der israelischen Siedlungen und ebenso den Raketenbeschuss israelischer Gebiete durch militante Gruppen. Es hat in seinen Entschließungen zu einem Ende der Blockade des Gazastreifens und zu einer Aussöhnung unter den Palästinensern aufgerufen. Sehr geehrter Herr Präsident Abbas! Gerade diese Aussöhnung die Bereitschaft zur Vergebung und Empathie sowohl unter den Palästinensern als auch zwischen den Palästinensern und den Israelis ist ein elementarer Teil des Friedensprozesses, für den Sie